Premièrement, cela suppose la mise en œuvre de l'agenda pour les réformes et des mesures socio économiques qui y sont contenues, mais aussi l'adoption du mécanisme de coordination pour les questions liées à l'intégration européenne.

Cela représente une menace sérieuse à la cohésion, à la souveraineté et à l'intégrité du pays.